Monsieur le Président, je voudrais demander à ma collègue Mme Berès si elle est d'accord sur le fait que la Banque centrale européenne puisse être prêteuse en dernier ressort aux États.